Señor Presidente, no se puede argumentar la crisis climática para tapar una injusticia de estas características.

Un día tendremos el debate de lo que usted quiera, de la crisis climática y me escucha poco usted además de la crisis de valores y de la crisis de principios que tenemos en la Unión Europea y, sin duda, en los países europeos. De esos temas hablamos cuando usted quiera, de la crisis climática y de la crisis de valores, pero hoy hay que hacer frente a una injusticia que se está produciendo en un país, Argentina, que está dañando las expectativas e inversiones europeas en los países de la región.